Philip Lane, sélectionné pour le poste de membre du directoire de la Banque centrale européenne, M. José Manuel Campa pour le poste de président de l'Autorité bancaire européenne et M. Sebastiano Laviola pour le poste de membre du conseil de résolution unique.

Sur les 13 présidents de la Commission européenne qui se sont succédé, aucun n'a été une femme. Pas une femme non plus parmi les pères fondateurs de l'Union européenne.

Doit on trouver cela normal? Sur 250 millions de femmes en Europe, est il si difficile de trouver 14 femmes compétentes? Évidemment que non! Tout ceci est délibéré et rien n'est fait pour montrer l'exemple au sommet des institutions européennes.

Juncker que l'on a vu devant les caméras ébouriffer les cheveux d'une fonctionnaire, Mme Pernilla Sjölin, cheffe adjointe du protocole, on peut se poser des questions.

Est ce là l'image de la femme que porte la Commission Juncker? Les européistes rappellent souvent que le traité de Rome a été très en avance en gravant dans le marbre le principe d'égalité salariale dès